Head kolleegid! On selge, et Euroopa peab oma julgeoleku ja kaitse heaks tegema palju rohkem. Ja ta peab seda tegema koostöös NATOga, et ei oleks asjatut konkurentsi või dubleerimist. Ja sealhulgas siiski ka koostöö Ameerika Ühendriikidega on Euroopa julgeoleku seisukohalt ka tulevikus jätkuvalt väga oluline. Meil on oluline süsteemsesse koostöösse kaasata neid riike, kes ei ole NATOs, nt Soome, Rootsi, aga ka teised Euroopa Liidu riigid. Ja oluline on, et Euroopa Liit suudaks panustada efektiivselt tegelemisse uute julgeolekuohtudega, nagu küberjulgeolek, nagu kõikvõimalikud hübriidohud, sh ka näiteks valeuudiste või fake news ´ide kampaania, millega manipuleeritakse mitmeid Euroopa ühiskondi ja mis töötavad Euroopa koostöö vastu.

Summa summarum Euroopa peab lõpuks iseenda julgeoleku ja kaitse jaoks tegema senisest palju rohkem, aga mitte ka tegema seda isoleeritult, vaid tegema seda ikkagi koostöös NATO ja teiste liitlastega.